Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! W tej debacie na temat relacji Unia Chiny powinniśmy patrzeć na Chiny jako na globalnego gracza, naszego globalnego partnera.

Czy Chiny nie wybierają selektywnie poszczególnych państw?

W naszej debacie mamy dwa wątki pierwszy to jest polityka, w tym prawa człowieka i gospodarka.

Ale nie wszystkie doświadczenia z inwestycjami chińskimi są pozytywne.